Seit der bewaffnete Konflikt im Jemen 2015 eskaliert, hat sich die humanitäre Katastrophe dramatisch verschärft.

Angesichts dieser sich zuspitzenden Katastrophe begrüße ich es sehr, dass die Europäische Union auf der Jemen Geberkonferenz beschlossen hat, weitere Hilfsmaßnahmen in Höhe von 116 Millionen zu geben.

Daher reicht aber die humanitäre Hilfe nicht aus. Die EU muss entschiedener handeln, um den bewaffneten Konflikt zu beenden. Ganz konkret bedeutet dies, dass es keine Waffenlieferungen an die Konfliktparteien einschließlich Saudi Arabien geben darf. Das Europäische Parlament hat sich bereits im Februar 2016 für ein Waffenembargo gegen Saudi Arabien ausgesprochen.

Wer Waffen an Kriegsparteien liefert, riskiert eine Mitschuld an Kriegsverbrechen. Die EU muss eine politische Lösung unter Führung der UN unterstützen. Sie, Herr Kommissar, haben zahlreiche solche Initiativen aufgeführt. Abschließend möchte ich auf eine massive Repression gegen die Zivilgesellschaft hinweisen So sind seit zwei Jahren zehn Journalisten in Gefangenschaft von Huthi Kämpfern, und auch hier muss sich die EU für deren sofortige Freilassung einsetzen.